Nie chodzi tylko o walkę z dyskryminacją, z gwałtami, ale również o Pani działania powiedziałabym pozytywne na rzecz promocji kobiet. Ale w tej chwili dyskutujemy o przemocy i chcę powiedzieć, że ten parlament wiele razy podnosił tę kwestię.

Mówiliśmy o gwałtach ostatnio przy okazji tego, co się wydarzyło w Indiach. Jest jednak tak, że uchwalamy pewne rzeczy, debatujemy nad rezolucjami, a potem następnego dnia mają miejsce jeszcze bardziej okrutne i dramatyczne

Dlatego chciałabym prosić o dwie rzeczy.

Wydaje mi się, że w naszej polityce zewnętrznej, różnego rodzaju funduszach i projektach, które akceptujemy, ta problematyka współdziałania z organizacjami walczącymi o prawa kobiet powinna być bardziej uwzględniona.